Hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani! Institucija ombudsmana oziroma varuha človekovih pravic je bila prvič ustanovljena že leta tisoč osemsto devet na Švedskem. Beseda ombudsman v prevodu pomeni predstavnik za pravičnost in težko bi bolje povzeli poslanstvo in delo varuha človekovih pravic. Ta namreč raziskuje in sodeluje pri razrešitvi stanja povsod, kjer so kršene človekove pravice. O tem, kako zavarovati svoje pravice, seznanja javnost, deluje pa na področjih ustavnih pravic, osebne svobode, socialne varnosti, delovnopravnih zadev, sodnih postopkov, upravnih zadev, varstva otrokovih pravic in še bi lahko naštevali. Preiskuje nezakonito ali nepravilno delo državnih organov, le-tem pa tudi posreduje predloge, mnenja, kritike, priporočila, pobude za spremembe zakonov in drugih aktov in izpostavlja svoja stališča z vidika varstva človekovih pravic. Človekove pravice in temeljne svoboščine imajo v Republiki Sloveniji in njeni ustavi poglavitno mesto. Njihovo pravno varstvo je odraz družbeno-političnega stanja v državi in stopnje uveljavitve demokracije ter načela pravne države. Mirno bi lahko trdili, da je drugo poglavje Ustave Republike Slovenije, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, poleg prvega, ki Slovenijo opredeljuje kot demokratično in pravno državo, najpomembnejše poglavje ustave. Če do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin pride, je država dolžna ukrepati in pri tem s svojim zaznavanjem nepravilnosti in krivic ter opozarjanjem nanje odločilno lahko pomaga prav varuh človekovih pravic. Varuh človekovih pravic je v Sloveniji uradno prvič nastopil svojo funkcijo prvega januarja tisoč devetsto petindevetdeset in danes smo lahko ponosni, da bomo izvolili svojega petega predstavnika za pravičnost. Gospod Peter Svetina je specialni pedagog in socialni podjetnik, ki je večino svoje poklicne poti namenil usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Poseben poudarek namenja prilagajanju delovnih mest in usposabljanju invalidnih oseb ter mentorstvu socialnih podjetnikov, ki se odločajo za delo na področju zaposlovanja ljudi iz različnih ranljivih skupin, saj verjame, da je vsak človek sposoben delati po svojih zmožnostih. Skozi poklicno in življenjsko pot se je nenehno srečeval z vprašanji pravic ranljivih skupin, njihovih družin in lokalnega okolja, zate se je intenzivno vključeval v številne nevladne organizacije in s pobudami in sodelovanjem pomembno prispeval pri oblikovanju pozitivne zakonodaje. Izkušnje ima z delom in vodenjem organizacij tako doma kot tudi v tujini. Je izrazit praktik, ki pol svojem delovanju upošteva multidisciplinarni in povezovalni pristop. Predvsem ga odlikuje občutek za sočloveka in zato je pripravljen poslušati in slišati. Njegovo dosedanje delo in stališča, ki jih izraža jasno, ga razlikujejo od ostalih kandidatov. Pravi, da se je za človekove pravice pripravljen resno boriti in da je do oblasti lahko tudi zoprn, in tako je tudi prav, saj je varuh človekovih pravic steber, branik in svetilnik čuteče, čuječe in tolerantne sodobne družbe, ki pa žal prepogosto skrene s poti zdrave pameti in sočutja in pozablja na tiste, ki niso zmožni tempa, tekmovalnosti in neusmiljenosti današnjega časa. Prav zato in tudi zato bomo gospoda Petro Svetino v poslanski skupini Liste Marjana Šarca podprli.